Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Zunächst einmal möchte ich Sie im Namen der europäischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zum ersten Mal hier im Plenum willkommen heißen! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! Die hier vorgenommenen Änderungen im Protokoll 31 zum EWR Abkommen sind wichtig, weil sie Beschäftigung und die Arbeitnehmerfreizügigkeit im Europäischen Wirtschaftsraum positiv unterstützen. Wir haben ja längst einen europäischen Arbeitsmarkt, in dem unsere Staaten und unsere Bürgerinnen und Bürger von den Möglichkeiten auch der grenzüberschreitenden Arbeitnehmermobilität profitieren. Natürlich ist hier noch viel zu tun. Aber dennoch Die gemeinsame Zusammenarbeit Seminare, bessere Koordinierung, gegenseitige Unterstützung, voneinander lernen trägt schon zur Verbesserung bei.

Als Parlamentsberichterstatterin des EaSI Programms freue ich mich, dass diese Teile auch ausgeweitet werden.